Mulțumesc doamnei Grapini pentru întrebare. Este un șir lung de ordonanțe de urgență date de ultimele trei guverne ale României, prima la finalul lunii ianuarie 2017, Ordonanța de Urgență nr.